Die Europäische Union ist ja eine Geschichte von sehr, sehr vielen faulen Kompromissen. Und aus diesen Kompromissen heraus sind sehr viele Defizite entstanden.

Wir sollten schauen, dass wir diese Krise nützen, um tiefe Veränderungen herbeizuführen. Deshalb sage ich ganz klar und deutlich Ja zu einem europäischen Konvent, Ja zu einem Konvent, der direkt von den Bürgern gewählt wird, Ja zu einem Initiativrecht für das Europäische Parlament, Ja zu einem Gerichtshof für Subsidiarität, einfach Ja zu mehr Demokratie und vor allem zu Volksabstimmungen für dieses Konventsergebnis.